Domnule președinte, doamnă comisar, doresc să felicit colegii pentru munca și pentru raportul efectuat, da, Parlamentul European lucrează în interesul cetățenilor europeni și îmi aduc aminte că la dezbaterea anterioară de acum doi ani privind reducerea tarifelor pentru telefonia mobilă în sistem roaming era o foarte mare dezbatere. Mă bucur că acum nu au mai fost puncte de vedere divergente, ci cu toții am adoptat rapid această reducere de tarife. Vreau să apreciez ca fiind deosebit de importantă reducerea în continuare și mai mult a tarifelor existente pentru telefonia mobilă, atât pentru apeluri în ieșire, cât și pentru cele primite, dar mai ales reducerea tarifelor pentru SMS uri.